viðtal við harald briem sóttvarnalækni um bólusetningar þar sem hann fjallaði meðal annars um þá umræðu sem hefur verið að skapast í bandaríkjunum í kjölfar þess að farið var af stað með bólusetningu gegn papílómaveiru eða hpv veiru sem veldur leghálskrabbameini fylkisþingið í michigan hefur samþykkt lög í september tvö þúsund og sex síðastliðinn sem kveða á um skyldubólusetningu allra ellefu og tólf ára stúlkna og umræðan í bandaríkjunum er á þann veg að það er búist við að önnur ríki fylgi í kjölfarið þetta vakti athygli mína mína þess að það hefur komið í ljós að leghálskrabbamein orsakast nær undantekingarlaust af smiti af völdum vörtuveira til eru fjölmargir stofnar hpv veira sumir þeirra geta valdið krabbameini en aðrir kynfæravörtum veirusýkingarnar eru mjög algengar og er talið að yfir fjörutíu prósent ungra kvenna beri hpv veirusmit á hverjum tíma í flestum tilvikum vinnur líkaminn sjálfur bug á sýkingunni án frekari afleiðinga en aðeins í undantekningartilvikum þróast sýkingin yfir í alvarlegar frumubreytingar og jafnvel krabbamein í leghálsi nú er það þannig að við höfum náð miklum árangri á íslandi sérstaklega í kjölfar þess að sett var á skipuleg leit að krabbameini i leghálsi hjá konum og staðan í dag er orðin þannig að leghálskrabbamein er komið í tólfta til þrettánda sæti krabbameina hjá konum og nú greinast sextán konur árlega nýgengi leghálskrabbameins hefur lækkað umtalsvert á íslandi síðustu áratugi og er það sérstaklega fyrir áhrif leitarstarfsins nýgengi var á uppleið áður en leitin hófst og ljóst er að það væri margfalt hærra nú ef leitin hefði ekki komið til slík hækkun hefur orðið í löndum þar sem leghálskrabbameinsleit er ekki til staðar en hækkunin fylgir auknu frjálsræði sem kannski hefur fylgt á síðustu áratugum aldursdreifing leghálskrabbameins er auðvitað nokkuð sérstök þar sem það er nokkuð algengt hjá ungum konum mér fundust þetta vera athyglisverðar fréttir sem þarna komu fram í viðtali við harald briem í læknablaðinu og þess vegna hef ég lagt fram þessa fyrirspurn við höfum auðvitða notað bólusetningar með góðum árangri á íslandi á ýmsum sviðum og almenn þátttaka í þeim hefur verið mjög góð og það kannski skýrt okkar árangur sóttvarnalæknirinn orðar það svo í viðtalinu að hér sé um að ræða hagsmunamál fyrir konur og ég tek undir það og þess vegna langar mig að spyrja ráðherrann hvað hæstvirtur heilbrigðisráðherra finnist um hugmyndir um bólusetningar gegn algengri veiru sem valdið getur leghálskrabbameini